Sposób, w jaki Komisja przygotowała ten projekt od strony technicznej i merytorycznej, jest naprawdę skandaliczny. Brak porządnej oceny skutków był dla nas wręcz żenujący.

Otóż nie, Pani Komisarz, nie załatwimy, i to właśnie z powodów transportowych.